Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wir sind uns wohl in diesem Hause alle darüber einig, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen das wirtschaftliche Rückgrat in der Europäischen Union sind.

Sie schaffen 85 aller neuen Arbeitsplätze, und sie sind vor allem der Steuerzahler Nummer eins unter den Unternehmen. Die Finanzierung der KMUs ist daher eng verknüpft mit der Investitionsfähigkeit, der Wettbewerbsfähigkeit und mit Wachstum und Beschäftigung auf unserem Kontinent. Wir haben ein Phänomen, das uns unterscheidet 80 der Finanzierung der KMUs ist kreditfinanziert. Die KMUs sind daher in einem hohen Ausmaß abhängig von Krediten. Wir müssen alles daransetzen, dass die Kapitalbeschaffung verbreitert wird, die Möglichkeiten erhöht werden, der Zugang zum Kapitalmarkt erleichtert wird, und wir sind gerade darum bemüht, bei der Bankenregulierung Basel III und CRD IV dafür Sorge zu tragen, dass die Retail Grenze für Privatkredite